Indem der Haushaltsentwurf der Kommission und Ihre Bewertung, Ihre Kommentare, Ihre Ergänzungen über eine breite Mehrheit hier im Hohen Hause verfügen, ist das auch ein klares Zeichen Ihrer Kraft für die Verhandlungen in Trilog.

Vielleicht nur zu drei Punkten noch einige Gedanken Wir beobachten die Personalsituation bei unseren Diensten sehr genau.

Und dann brauchen unsere Dienste das gilt für das Parlament, es gilt für alle Institutionen, es gilt für die Kommission, es gilt für die Agenturen einige Jahre der Stabilisierung auf der Grundlage eines Stellenplans und einer Gesetzgebung, die in das nächste Jahrzehnt geht. Und wenn Agenturen mehr Arbeit haben, neue Aufgaben haben, außerordentliche Arbeit machen, haben wir immer auch die Möglichkeit der Feinsteuerung, einige Stellen hinzuzugeben, damit auch die Agenturen neben den Generaldirektionen ihre Aufgaben erfüllen. Ich bin mit dem Sprecher unserer Agenturen dazu auch in den nächsten Tagen in Kontakt, um deren Erwartungen zu hören.

Wir haben Verspätung, aber wir bekommen es hin und schaffen damit bei einem technologisch herausragenden Bereich eine eigene europäische Souveränität und sind nicht mehr nur vom Import von Navigationsdiensten aus Übersee abhängig. Die Gründung des europäischen Museums der Geschichte wurde kritisiert. Ich habe vor Kurzem eine Besuchergruppe dort erlebt, junge Menschen aus Europa, die dort waren die waren begeistert. Ich finde, das Parlamentarium und das Haus der europäischen Geschichte sind hervorragende Angebote für die Weiterbildung gerade unserer europäischen Bürger, gerade für die junge Generation. Denn, ob wir es wollen oder nicht wollen, ob Sie es nicht wollen oder ich es will Es gibt nun mal eine europäische Geschichte, es gibt leider eine europäische Kriegsgeschichte, es gibt eine europäische Kulturgeschichte, eine europäische Sozialgeschichte Karl Marx es gibt eine europäische Religionsgeschichte und Reformationsgeschichte im Lutherjahr, und es gibt im Grunde genommen auch eine europäische Geschichte unserer wechselvollen Politik, von den Römern, den Griechen, zuvor, den Staufern, von Karl I.

Und dies gerade jungen Menschen nicht aufzuzeigen, wäre ein Frevel. Ich finde bei allem Stolz auf Heimat und Nation eine nationalistische Zwangsjacke wäre falsch.

Deswegen ist meine Bitte Sprechen Sie mit Bürgern, die aus diesem Haus der Geschichte kommen!